Ich möchte mich als Schattenberichterstatter meiner Fraktion zunächst einmal bei den Kollegen, insbesondere beim Kollegen Tremosa, für die hervorragende Zusammenarbeit beim Jahresbericht zur Wettbewerbspolitik bedanken. Es ist leider in der Abstimmungsliste meiner Fraktion ein kleiner Fehler entstanden. Bei der Abstimmung zu Ziffer 73, zum Änderungsantrag 5, möchte die Fraktion der EVP eine Enthaltung einfügen.